Ya que hemos tenido una experiencia con el Séptimo Programa, hay que evaluarlas con objetividad, con una evaluación externa, viendo los resultados. En algunos casos de algunas IETI, hemos visto, por ejemplo, que han acabado por ser dominadas por las grandísimas empresas y, de nuevo, la pequeña empresa ha quedado fuera. Yo sugeriría que haya unas políticas y unas fórmulas en esta innovación para ver cómo conseguimos ayudar a la pequeña empresa a incorporarse ―a veces, quizá, con organismos intermediarios que les ayuden a pagar los proyectos o a hacerlos―, pero, desde luego, no podemos seguir así, teniendo fuera a la pequeña empresa. En segundo lugar, tenemos que pensar que es necesaria la innovación de la administración, la innovación de la gestión de la innovación, porque, entre otras cosas, la innovación la señala el mercado, y la administración no está acostumbrada a seguir al mercado, que es mucho más rápido que ella. Por tanto, hay que hacer mucha más capacity building innovar en capacity building innovar en administración para la investigación, para la gestión de la innovación y para ayudar a las propias empresas a empeñarse en esta empresa de futuro tan difícil y tan complicada.